Pani Przewodnicząca! Wolność wyznania to podstawowa wolność i podstawowe prawo człowieka, i musimy zawsze reagować tam, gdzie jest ono naruszane. Nigeria jest domem dla największej liczby chrześcijan w regionie, bo prawie połowa ze 186 milionów mieszkańców to są chrześcijanie. Znamy przykład dziewcząt, z których prawie połowa nie wróciła jeszcze do swojego domu, które zostały porwane w Chibok. Narastają też ataki grup islamistycznych na chrześcijan, porwania, porwania zakonnic, młodzieży, księży, wolontariuszy, no i ataki na niosące pomoc organizacje chrześcijańskie, ale również na ludzi, którzy uczestniczą w praktykach religijnych. Wydaje mi się, że społeczność międzynarodowa powinna tutaj reagować, aby powstrzymać, niezależnie od tego, że częstokroć również podstawy egzystencji ekonomicznej mogą być pretekstem do inspirowania takich sytuacji. Chcemy wezwać do większej presji między innymi w ramach prowadzonego z Nigerią stałego politycznego dialogu jeżeli chodzi o układ z Kotonu w sprawie praw człowieka i zasad demokracji, aby Nigeria wywiązała się z obowiązku ochrony osób, które żyją na jej terytorium.